2009. Het verbod gaf een lang verwacht antwoord op de vraag van miljoenen burgers om producten afkomstig van wrede jacht niet toe te laten op onze markt.

Met enkele gerichte wijzigingen die de WTO compatibiliteit verzekeren wordt het verbod nu stevig verankerd. Het Parlement en de Raad hebben een verdedigbaar akkoord bereikt dat tijdig tegemoet komt aan de WTO eisen, dierenwelzijn centraal stelt en de oorspronkelijke wetgeving niet ondermijnt.